È stato un lavoro durato quasi un anno e mezzo, è stato un lavoro molto difficile e ringrazio tra l'altro il Servizio giuridico, che è stato di fondamentale importanza e tutto il segretariato LIBE in particolar modo Patricia, che negli ultimi mesi ci ha dato veramente una mano incredibile, perché ovviamente nonostante la mia relazione fosse sui progetti generali, evidentemente non era comunque facile trovare un accordo. Mi ha fatto molto piacere vedere che c'è stato un grande accordo tra quasi tutti i gruppi politici, si è cercato di trovare un compromesso che andasse più o meno bene a tutti e devo dire che comunque quello che siamo riusciti a ottenere è sicuramente il massimo che si poteva fare.

È evidente che ci troviamo a trattare un argomento molto impegnativo e molto difficile, perché il fondo asilo, immigrazione e integrazione è evidente che è uno dei problemi più scottanti soprattutto nell'Europa di adesso. Diversi fondi sono stati diciamo dati per questa programmazione, è evidente che poi spetterà anche un compito molto importante ai paesi membri per fare in modo che questi fondi vengano poi gestiti e usati nella maniera migliore. È sicuramente importante che in questa relazione si parli anche della solidarietà che ci deve essere tra i vari paesi europei, perché ovviamente ci sono i paesi, soprattutto quelli del Mediterraneo, che si sono trovati spesso e volentieri da soli ad affrontare il problema, spesso e volentieri che lo è stato riguardo alle ondate di immigrazione e tra l'altro, purtroppo ci sono state anche numerose tragedie del mare. È evidente che questa solidarietà va ricordata spesso perché è uno dei punti fondamentali per far vedere che l'Europa effettivamente può rendere da questo punto di vista. È importante non dimenticare che spesso e volentieri dietro all'immigrazione, in particolar modo quella clandestina, c'è anche una vera e propria tratta di esseri umani, con miliardi di euro che purtroppo alcune persone che sono evidentemente prive di scrupoli tentano, usano, sfruttano insomma e quindi è evidente che il fatto che le polizie debbano cooperare fra di loro è uno dei punti fondamentali, che le polizie europee debbano cooperare fra di loro, e che cooperino anche con le polizie dei paesi di provenienza di determinate persone. È evidente anche che le migrazioni devono essere ovviamente supportate anche dal vedere nel momento in cui sono compatibili, perché ci sono dei momenti, soprattutto in questa situazione economica, in cui è evidente che è difficile integrare delle persone perché per integrare delle persone queste hanno bisogno sicuramente di lavorare e anche di poter avere una casa dove alloggiare. Ma è evidente che in un momento di difficile crisi economica queste diventano cose molto difficili da attuare ovviamente di questo, in pari passo, bisogna tener conto nell'integrazione, che ci siano dei fondi a disposizione anche per l'integrazione ed è importante appunto che queste persone nel momento in cui riescono ad arrivare nei nostri territori poi abbiano anche la possibilità di integrarsi, ma è evidente che senza il lavoro e senza ovviamente degli alloggi è difficile per queste persone potersi integrare. Io ringrazio un'altra volta tutti i membri della commissione LIBE per il supporto che mi hanno dato e per l'aiuto in particolar modo i relatori ombra e attendo questa discussione con curiosità per sentire anche che rilievi ci saranno da fare da parte dei colleghi.